Und wir sind auch dagegen, dass ethnische und religiöse Minderheiten unterdrückt werden. Beides geschieht leider in China. Viele haben gehofft, dass die Olympischen Spiele China veranlassen würden, mehr auf die Menschenrechte zu achten und, auch weil die Chinesen wissen, das Interesse der Weltöffentlichkeit ist auf sie gerichtet, dann weniger Menschenrechtsverletzungen zu begehen. Leider ist das aber nicht passiert.

Wir wollen tatsächlich nirgendwo eine Todesstrafe.